Redefinirea acestui sistem era o necesitate, în contextul în care anumite state, precum Coreea de Sud, atinseseră un nivel înalt de dezvoltare, care nu mai permitea acordarea unui tratament preferențial, fără ca acest lucru să însemne, în același timp, dezavantajarea industriilor europene și a celorlalte state mai puțin dezvoltate care beneficiau de același sistem. Noile reguli vor proteja locurile de muncă din Uniunea Europeană, în special în sectoare sensibile, precum cel al textilelor.